virðulegi forseti ég vil leyfa mér að mæla fyrir frumvarpi til laga um háskóla á ísafirði sem ég flyt ásamt háttvirtum þingmönnum guðjóni arnari kristjánssyni og jóni magnússyni frumvarpið er í sex köflum samtals nítján greinar og er í fyrsta kafla gerð grein fyrir hlutverki skólans og samkvæmt greininni fyrstu grein frumvarpsins er háskóli á ísafirði vísindaleg mennta og rannsóknarstofnun sem veitir stúdentum sínum menntum til að sinna sjálfstætt vísindalegum verkefnum og gegna ýmsum ábyrgðarstörfum í atvinnulífinu háskólanum er heimilt að veita framhaldsmenntun og endurmenntun í þeim fræðum sem stundum eru í deildum hans í öðrum kafla frumvarpsins er fjallað um kennara og stúdenta og kveðið á um að kennarar við skólann eru prófessorar dósentar lektorar aðjunktar og stundakennarar þar er einnig kveðið á um að rektor ræður prófessora dósenta lektora aðjúnkta og stundakennara og það er skipuð dómnefnd eftir tilnefningu háskólaráðs til að dæma um hæfi umsækjenda um störf við skólann í þriðja kafla frumvarpsins er fjallað um stjórnskipulag hans og kveðið á um að háskólaráð er æðsti ákvörðunaraðili innan skólans nema annað sé berum orðum tekið fram í lögum og í háskólaráði sitji rektor sem jafnframt er forseti þess tveir fulltrúar kennara einn fulltrúi stúdenta og einn fulltrúi skipaður af menntamálaráðherra þá er í þessum kafla mælt fyrir um það að menntamálaráðherra skipar rektor til fimm ára samkvæmt tilnefningu háskólaráðs og að rektor er yfirmaður stjórnsýslu háskólans háskólaráð ákvarðar deildaskipan háskólans og afmarkar aðrar stjórnunareiningar innan hans fyrir hverja deild háskólans eða skilgreinda námsbraut skal setja námsskrá sem kveður á um markmið inntak og meginviðfangsefni námsins þar með talda starfsþjálfun á vettvangi þar sem það

miðað við ákvæði annarra háskóla á vegum ríkisins í fimmta kafla er fjallað um rannsóknir og bókasöfn og kveðið á um að skólanum sé heimilt að starfrækja rannsóknarstofnun á eigin vegum eða í samvinnu við aðra og að eiga aðild með samþykki menntamálaráðherra að rannsóknar og þróunarfyrirtækjum sem eru hlutafélög sjálfseignastofnanir eða félög með takmarkaðri ábyrgð og stunda framleiðslu og sölu í því skyni að hagnýta og þróa niðurstöður rannsókna sem háskólinn vinnur að á hverjum tíma þá er kveðið á um að við skólann skuli vera rannsókna og sérfræðibókasafn sem tengist fræðasviðum skólans og að skólanum sé heimilt að gera samstarfssamninga við aðrar stofnanir og fyrirtæki sem tengjast starfssviði háskólans til dæmis um kennslu rannsóknir ráðningu kennara og annarra starfsmanna þá er að finna í þessum kafla ákvæði sem veitir háskólaráði rétt til að veita manni doktorsnafnbót og síðan er í sjötta kafla ákvæði um gildistöku og reglugerðir með hefðbundnum hætti gert er ráð fyrir því að lög þessi öðlist gildi þegar í stað og í ákvæði til bráðabirgða er menntamálaráðherra falið að skipa fimm manna háskólaráð sem tekur til starfa þegar í stað til þess að undirbúa stofnun skólans

og þá verði skipað nýtt háskólaráð samkvæmt ákvæðum fimmtu grein frumvarpsins þetta er megininntakið í þessu lagafrumvarpi virðulegi forseti það er gert ráð fyrir því að skólinn verði hefðbundinn ríkisháskóli og við hann séu ekki tekin skólagjöld með öðrum hætti en gildir um þá skóla auðvitað má hugsa sér annað form í þessu til dæmis finnst mér vel koma til greina að háskólinn sé sjálfseignarstofnun jafnvel hugsanlegt að hann sé hlutafélag það eru allt spurningar um form sem er engin ástæða til að útiloka að geti komið til greina ef samstarfsaðilar eru fyrir hendi sem gera það mögulegt að fara þá leið en þetta er sú leið sem við flutningsmenn leggjum til að verði farin hún er á valdi ríkisins og alþingis ef vilji er til þess hægt að hrinda henni í framkvæmd með skjótum hætti sem full þörf er á flutningsmenn telja að öll rök eigi að því að farsælast sé að stjórna uppbyggingu á háskólanámi á vestfjörðum með sjálfstæðri stofnun með fjárveitingu á fjárlögum eins og aðrir háskólar búa við þá munu forustumenn skólans vinna að uppbyggingu hans og móta námsframboð á þeim forsendum sem gagnast best þeim sem skólanum er einkum ætlað að þjóna ég vek athygli á því að fyrir liggur að töluverður fjöldi nemenda er til staðar í dag er áætlað að yfir hundrað fimmtíu til tvö hundruð manns á vestfjörðum stundi nám við háskóla fyrst og fremst í fjarnámi bent er á reynslu af uppbyggingu háskólans á akureyri í upphafi var lagt til að hafin yrði kennsla á háskólastigi á akureyri í tilteknum greinum á vegum háskóla íslands en frá því var horfið og stofnaður sjálfstæður háskóli fyrir norðan eru væntanlega fáir nú í nokkrum vafa um að það hafi reynst heillaráð og háskólanám fyrir norðan væri með allt öðrum og lakara hætti nú ef það hefði verið annexía frá háskóla héðan að sunnan og uppbyggingu þess hefði verið stjórnað af fjarlægum stjórnendum í öðrum landshluta miklar framfarir á síðasta áratug gera það kleift að hinn nýi háskóli getur átt samstarf við aðra háskóla og sótt til þeirra þekkingu og námsframboð er gert ráð fyrir að þeir möguleikar verði nýttir sem mest í þágu háskólanáms á vestfjörðum rökin fyrir sérstökum háskóla á vestfjörðum eru enn þau sömu og sett voru fram þegar stofnað var til háskóla á akureyri birgir íslenskum gunnarsson þáv menntamálaráðherra mælti fyrir frumvarpi um háskólann á akureyri á alþingi tólf desember nítján hundruð áttatíu og sjö og sagði þá meðal annars með leyfi forseta ég gat þess áðan að háskóli á akureyri hefði verið mikið áhugaefni forustumanna í byggðum norðanlands það er mjög skiljanlegt ég hygg raunar að ekkert sé raunhæfara í byggðamálum en að flytja menntun út í byggði landsins mér er það í minni að menntamálaráðherra svía var í heimsókn á síðastliðnu sumri og við ræddum um þróun skólamála ekki síst þróun háskólamála í svíþjóð hann sagði að ríkisstjórnir í svíþjóð hefði gert mjög margt til að halda uppi byggðastefnu

og til ýmiss konar atvinnufyrirtækja

ég legg áherslu á þessi lokaorð í framsöguræðu þáverandi menntamálaráðherra birgis ísleifs gunnarssonar sömu sjónarmið komu síðar fram hjá ólafi g einarssyni þáv menntamálaráðherra tuttugasta og sjötta febrúar nítján hundruð níutíu og tvö þegar hann mælti fyrir frumvarpi til nýrra laga um háskólann á akureyri en hann sagði þá með leyfi forseta ég vil einnig minna á að starfsemi háskólans á akureyri er mikilvægur þáttur í byggðastefnu það er í hinar dreifðu byggðir landsins fái aukna möguleika á að notfæra sér þá menningu og þau lífsgæði sem felast í þróttmikilli

vestfjörðum milli hundrað fimmtíu og tvö hundruð manns stunda þar í fjarnámi eins og fyrr kom fram enginn háskóli hefur starfsemi þar

og þegar litið er á upplýsingar á vestri háskólaseturs vestfjarða sem út af fyrir sig er ágæt og merkileg stofnun er þar tekið fram eftirfarandi með leyfi forseta háskólasetur vestfjarða er tengiliður fyrir vestfirðinga sem ætla að tengjast háskóla

tilgangi og starfsemi háskólasetursins samkvæmt upplýsingum af vefsíðu setursins sjálfs þar segir líka virðulegi forseti við háskólasetrið sjálft eru því ekki kennslu eða rannsóknarstöður þannig að þó að háskólasetur hafi verið að sumu leyti merkileg stofnun og ýtt áfram uppbyggingu á háskólanámi þá er hún ekki háskóli getur ekki orðið það getur ekki tekið að sér hlutverk þess vegna þess að hér er um að ræða þjónustuaðila fyrir aðra háskóla þess vegna þarf að stíga skrefið til fulls ef aðsókn að nýjum háskóla verður svipuð og ætla má út frá þeim fjölda sem stunda fjárnám á vestfjörðum munu nemendur við nýjan háskóla í upphafi verða margfalt fleiri en þeir voru þegar nám við háskólann á akureyri hófst en þá voru nemendur ef ég man rétt innan við fjörutíu og það eru allar ástæður

á næsta ári mundi hafa þegar í upphafi margfalt þann fjölda sem menn lögðu af stað við stofnun háskólans á akureyri og þó að fjöldinn væri ekki mikill þar á þeim tíma þá tókst vel til og háskólinn á akureyri er orðinn mjög öflugur háskóli sem hefur skilað því inn í sitt samfélag sem honum var ætlað að gera ekki bara þjóðfélaginu í heild sem hann að sjálfsögðu hefur lagt sitt af mörkum til að efla heldur hefur hann styrkt samfélagið sem hann starfar í og ég minni á nýlega skýrslu sem kom út á vegum o e c d þar sem bent er einmitt á að það er eitt öflugasta tækið til þess að styrkja byggð í dreifðum byggðum einstakra landa eða í gegnum menntastofnanir og sérstaklega háskóla það helgast af því að háskólinn er auðvitað sjálfur stofnun eða atvinnufyrirtæki sem hefur starfsfólk eða nemendur og í því er starfsemi en fyrst og fremst vegna þess að út úr háskólanum kemur fólk sem sest að á þessum stöðum í meira mæli en væri ef það hefði gengið til mennta annars staðar tekur til starfa í sínu samfélagi og beitir sér hvert á sínum vettvangi hvort sem það er atvinnufyrirtæki hjá hinu opinbera í félagasamtökum eða stjórnmálum það hefur þekkingu á ýmsum viðfangsefnum þjóðfélagsins sem er við að glíma það getur hjálpað atvinnufyrirtækjum og öðrum í samkeppni inni í þjóðfélaginu við fólk tekjur verkefni tækifæri og annað og það leiðir til þess að svæðið eflist vegna þess að þekkingin hefur styrkst það er fleiri á svæðinu með meiri þekkingu og meiri getu til þess að drífa hlutina áfram og í því felst helsti styrkurinn og ávinningurinn fyrir viðkomandi svæði en ég legg áherslu á að það er auðvitað fyrst og fremst ávinningur fyrir þjóðfélagið í heild því að aukið menntastig þýðir aukin landsframleiðsla þýðir auknar tekjur meiri velsæld í viðkomandi þjóðfélagi með fjölgun skóla hefur fjölgað þeim sem hafa gengið menntaveginn þetta er þróun sem menn sáu fyrst í framhaldsskólanum eða öllu heldur kannski fyrst í iðnskólanum sem voru víða um land og áttu sitt blómaskeið á sínum tíma síðan komu menntaskólarnir og það var mikil togstreita um það fyrir þrjátíu árum eða svo að fá nægilegan pólitískan stuðning til að stofna framhaldsskóla í ýmsum byggðarlögum landsins eins og til dæmis á ísafirði það var margra ára barátta nokkurra alþingismanna á þeim tíma sem var að baki því sem að lokum skilaði þeirri ákvörðun að stofna menntaskólann á ísafirði vegna þess að þeir sem voru fyrir óttuðust um að þetta hefði áhrif á hag sinna skóla þannig eru hlutirnir þess vegna var þessi togstreita

og ýmsar breytingar sem orðið hafa síðan þá gera það auðveldara að stofna framhaldsskóla með færri nemendum en var fyrir þrjátíu eða fjörutíu árum þess vegna er gerlegt að stofna framhaldsskóla í borgarnesi á snæfellsnesi í ólafsfirði og víðar ég hygg að það sé nokkuð samdóma álit þingmanna í þeim kjördæmum þar sem þetta hefur verið gert að það hafi verið til góðs ég man ekki eftir neinu dæmi þar sem menn halda því fram að það hafi leitt til verri stöðu að stofna framhaldsskóla á einhverjum tilteknum stað sama þróun á auðvitað sér stað með háskólana þeir eru að færast út um landið rétt eins og framhaldsskólarnir hafa færst út um landið þeir munu skila jákvæðum áhrifum alveg eins og framhaldsskólarnir gerðu það er alveg deginum ljósara að það er ávinningur af því fyrir þjóðina eða þjóðarbúið í heild að það er háskóli á bifröst á hvanneyri á hólum og akureyri það er líka ávinningur fyrir þessi svæði þessi byggðarlög eða landsvæði sem njóta kannski í ríkari mæli en önnur góðs af þessari starfsemi þannig mun það halda áfram það mun koma háskóli á suðurnesjum og er reyndar búið að gefa vel undir fótinn af hálfu ríkisstjórnarinnar að koma honum formlega á fót það mun koma háskóli á selfossi ég er alveg sannfærður um það það mun verða háskóli á egilsstöðum innan skamms og það er lagt til hér að það verði háskóli á ísafirði allt þetta mun koma vil ég leyfa mér að spá og allt þetta mun verða til góðs fyrir þjóðina og fyrir einstök svæði ég lét athuga fyrir mig á sínum tíma því að þingsályktunartillaga um stofnun háskóla á ísafirði var flutt hér fyrir fjórum árum sem ég flutti ásamt þremur öðrum þingmönnum gunnari birgissyni einari oddi kristjánssyni og magnúsi stefánssyni þá létum við taka saman fyrir okkur upplýsingar og meðal annars sem þá var dregið fram til þess að sýna áhrifin af skóla á tilteknu landsvæði eins og lagt er til í þessu tilviki ef það væri fjögur hundruð stúdenta skóli sem hefði þar af þrjú hundruð í staðarnámi sem kallað er þá mundi það leiða til fjölgunar íbúa um níu hundruð um níu hundruð það munar dálítið um það við erum þegar með næstum því langleiðina upp í þann fjölda af nemendum á svæðinu í fjarnámi fjórum árum seinna ég hugsa að við hefðum nú kannski ekki þorað að halda því fram þá að fjölgunin hefði orðið svona hröð eins og reyndin hefur orðið svo bætast auðvitað við nemendur af svæðinu sem eru í staðarnámi í

á ísafirði á þingi sínu í byrjun september og hvatti til þess að hann yrði stofnaður og tæki til starfa á næsta ári árið tvö þúsund og átta rétt eins og lagt er til í þessari tillögu okkar þriggja þingmanna þá hefur bæjarstjórnin í ísafjarðarbæ lýst yfir stuðningi sínum við stofnun

sem var stuðningur sem kom fram fyrir fjórum árum þegar þingsályktunartillagan var rædd frá bæjarstjórninni í bolungarvík

og reyndar frá menntaskólanum á ísafirði sem ég vil sérstaklega geta um að lýsti yfir stuðningi við stofnun háskóla þá strax

samtök sem studdi þetta fyrir fjórum árum og ég hef enga ástæðu til að ætla annað en að sú afstaða sé óbreytt bæði frá menntaskólanum á ísafirði og fræðslumiðstöðinni hins vegar kom fram eins og ég átti von á í umsögn um málið fyrir fjórum árum andstaða annarra háskóla eins og kennaraháskólans og háskólans í reykjavík af þeirri einföldu ástæðu að þeir eiga hagsmuna að gæta þeir óttast um sína hagsmuni verði þessi skóli að veruleika og leggjast því gegn málinu ég tel það vera skammsýni ég tel að menn eigi að

og þessir háskólar eigi að leggjast á sveif með okkur flutningsmönnum og styðja við bakið á tillögunni og vinna að því að stofna háskóla á ísafirði og reyndar held ég að menn ættu að halda áfram eins og ég nefndi áðan til dæmis á selfossi og egilsstöðum en það mál bíður betri tíma og er ekki til umræðu í þessu þingmáli en

það er það sem er nauðsynlegt til þess að hafa forræði málsins á sinni hendi þannig að þeir sem að fara fyrir stofnuninni eða skólanum þeir eru þá fullmektugir í sínu starfi annað kemur okkur ekki áfram eins og ætlast er til það eru til dæmi um það erlendis að margar stofnanir sameinast í háskóla ég svona varpa þeirri hugmynd inn þó það sé ekki tillaga okkar flutningsmanna að auðvitað getur maður séð það fyrir sér horft til lengri tíma að nokkrar stofnanir sem eru um landið myndi saman einn skóla þó þær séu hver um sig sjálfstæð stofnun þetta er ekkert ósvipað form og þekkist og eru dæmi um í englandi þar sem háskólar eru í raun og veru safn af tiltölulega sjálfstæðum eða algjörlega sjálfstæðum einstökum skólum eða stofnunum þannig að það ég gæti alveg séð það fyrir mér að landsbyggðarskólarnir gætu orðið einn skóli samanlagt en hver um sig haldið sínu sjálfstæði og sínum fjárveitingum en þeir geti unnið saman lagt saman sína krafta þannig að ég legg þessa hugmynd inn til þess að undirstrika hvert markmiðið er og það sé ljóst og leiðin að því markmiði gæti verið fleiri en ein

en virðulegi forseti ég held að ég hafi ekki fleiri orð í framsögu fyrir þessu máli okkar en legg til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur menntamálanefndar að lokinni þessari fyrstu umræðu